L'Inde est un pays souverain qui a prérogative pour décider qui est éligible à déposer une demande de nationalité, à plus forte raison lorsque la cohésion nationale et la sécurité autant intérieure qu'extérieure du pays sont menacées l'Inde est une démocratie nous l'avons tous répété ici la plus grande du monde et une fédération dans laquelle les États ont une importance cruciale dans un nombre important de domaines. L'afflux de millions de réfugiés en provenance du Bangladesh, du Pakistan et surtout d'Afghanistan n'est pas, pour l'Inde, qu'un fait humanitaire c'est un défi national posé à l'unité du pays déjà fragile. L'Inde doit gouverner une population de plus d'un milliard 300 millions d'habitants et n'entend pas succomber comme cela a été souvent le cas dans son histoire à des divergences internes, mais bien prendre sa place dans le monde en tant que nation unie.